virðulegur forseti ég vil byrja á að þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir skýrslu hans þar er farið víða og kannski eðlilegt að ekki sé ítarleg umfjöllun um eitt einstakt mál eins og oft hefur verið þar sem hæstvirtur utanríkisráðherra hefur skamma hríð verið í embætti en fyrirrennarar hans hafa oft á tíðum helgað þessa umræðu að mestu einu málefni og ég held að það hafi verið ágætur siður og vænti þess að honum verði viðhaldið þannig að umræðan megi vera sem markvissust en mikilvægt fyrir okkur að fá hér málþing um utanríkismálin í þinginu með þeim hætti sem hér hefur verið mikilvægt vegna þess að það er auðvitað ýmislegt til lengri tíma í alþjóðamálum sem gefur okkur sérstaka ástæðu til að leggja á þau ríka áherslu breytingar í umhverfi okkar og í heiminum yfir höfuð gefa okkur tilefni til þess við erum þannig ekki lengur miðpunktur í varnar og öryggismálum eins og áður var bandaríkin hafa skilgreint okkur út af heimavarnarsvæði sínu og þær átakalínur sem betur fer vil ég leyfa mér að segja færst til annarra heimshluta í hinu norræna samstarfi dregur auðvitað úr því nokkuð og aukin áhersla þeirra er á samstarf til austurs samstarf við eystrasaltið og inn í evrópu þess utan höfum við á hinum evrópska vettvangi tekið ákvörðun um að vera ekki hluti af hinu pólitíska samstarfi evrópuþjóðanna þegar nú bætist við að þungamiðjan í alþjóðaviðskiptunum er líka að færast með því að kína er að rísa sem mikið efnahagsveldi og þannig viðskiptaþungamiðja veraldarinnar að færast nokkuð frá því sem áður var þá gefur allt þetta okkur tilefni til lengri tíma að leggja enn ríkari áherslu en áður á þátttöku okkar í alþjóðamálum og alþjóðlegt samstarf og hlýtur auðvitað að vekja okkur til umhugsunar um það hvort sá tími sé ekki skammt undan að við þurfum að taka ákvarðanir um virkari þátttöku í alþjóðlegu samstarfi og þá auðvitað ekki síst á vettvangi evrópuríkjanna í evrópusambandinu við höfum hér rætt í gær við hæstvirtan utanríkisráðherra um meinta fangaflutninga um íslenska lögsögu það virðist enginn áhugi vera hjá ráðherranum eða ríkisstjórninni að rannsaka það mál og ég held að það sé ekki ástæða til að orðlengja þá umræðu það hefur allt komið fram í henni sem muni koma fram ég get einvörðungu hér tekið undir hvert orð í ræðu háttvirts fyrsta þingmanns reykjavíkurkjördæmis norður össurar skarphéðinssonar um það efni en það voru kannski einkum þrjú atriði sem ég vildi spyrja hæstvirtan ráðherra um í fyrsta lagi kemur fram í skýrslu hans ákaflega lofsamleg umfjöllun um ríkisstjórn þá sem nú situr í írak nú vil ég trúa því að sá texti hljóti að hafa verið skrifaður fyrir einhverjum dögum síðan því nú er það komið fram að á vegum þessarar ríkisstjórnar og innanríkisráðuneytisins virðist hafa verið rekið ógeðslegt fangelsi í bagdad sem var afhjúpað nú í vikunni ég hlýt að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra hvort það veki ekki hjá honum efasemdir um þau stjórnvöld sem nú ríkja í írak og hvort hann fordæmi ekki slíka meðferð á fólki þó hann sé áhugalítill að rannsaka meinta fangaflutninga hér um þessa lögsögu þá liggur rekstur þessa fangelsis þó fyrir sem staðreynd sem ráðherrann getur ekki neitað og hlýtur að vera á okkar ábyrgð því innrásin í írak var gerð í okkar nafni við lýstum sérstökum stuðningi við þær aðgerðir og þessa áætlun alla og sá stuðningur var skilyrðislaus hann felur þess vegna í sér ábyrgð á öllu því sem slíkri innrás fylgir í öðru lagi vildi ég spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra um það sem fram kemur um viðræður við evrópusambandið um búvörur um áherslur íslendinga í þeirri umræðu að fá aukið aðgengi fyrir íslenskt lambakjöt á mörkuðum evrópusambandsins og spyrja hæstvirtan ráðherra hvort af hálfu evrópusambandsins séu svipaðar áherslur uppi um að fá greiðari aðgang að íslenskum mörkuðum fyrir einhverjar af sínum búvörum hverjar þær eru ef svo er og hverjar undirtektir hans hafi verið í því efni í þriðja lagi vildi ég spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra um málefni taiwan eins og við þekkjum þá er sú vá nú uppi í heiminum sem er fuglaflensan og áhyggjur manna af því að hún geti þróast með alvarlegum hætti nú hafa stjórnvöld á taiwan vakið athygli á því að sú einangrunarstefna sem kína hefur rekið gagnvart þeim hafi meðal annars leitt til þess að þeir eigi ekki aðild að alþjóðaheilbrigðisstofnuninni þar af leiðandi sé taiwan ekki hluti af hinu alþjóðlega viðbragðskerfi í heilbrigðismálum ef heimsfaraldur rís og þó séu hafnir þeirra meðal þeirra fjölförnustu í heiminum og svo nálægt þeim svæðum sem fuglaflensan hefur geisað að það hlýtur að teljast ákaflega mikilvægt að þeir séu hluti af hinu alþjóðlega viðbragðskerfi og ég við spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra hvort við höfum með formlegum hætti tjáð okkur um þessa stöðu og þessa útilokun taiwan frá alþjóðaheilbrigðisstofnuninni og sömuleiðis hvort það hafi komið til umræðu að ísland hefði við þetta litla ríki í austri skrifstofuskipti eins og títt er um ýmis lönd í evrópu ég hygg að flest nato ríkja hafi einhver slík samskipti taiwan menningarskrifstofur á báða bóga og hvort slíkt hafi komið upp í viðræðum íslenskra stjórnvalda við taiwan og hver afstaða hæstvirts utanríkisráðherra er við hljótum auðvitað að hlusta nokkuð vel á umkvartanir ríkis sem er að berjast við sjálfstæði frá stóru ríki sem neitar að viðurkenna það þó ekki væri nema vegna sögu okkar sjálfra en um þessi þrjú atriði vildi ég sem sagt við þessa umræðu fá að inna hæstvirtan utanríkisráðherra eftir afstöðu hins ógeðfellda fangelsis sem nú er fundið á vegum innanríkisráðuneytisins í írak þar í landi og þeirrar starfsemi sem þar hefur farið fram í öðru lagi um þessar búvöruviðræður við evrópusambandið og í þriðja lagi um afstöðuna til taiwan bæði hvað varðar samskipti íslands við það ríki og aðild þess ríkis að alþjóðaheilbrigðisstofnuninni